herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá háttvirtri viðskiptanefnd um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki nánar tiltekið um slit fjármálafyrirtækja frumvarpið sem hér um ræðir er afrakstur heildarendurskoðunar á tólfta kafla laga um fjármálafyrirtæki og er jafnframt viðbrögð við því ástandi sem skapaðist hér á landi við fall bankanna síðastliðið haust við gerð frumvarpsins hefur einkum verið lögð áhersla á að jafnræði kröfuhafa verði gætt og að reglur um endurskipulagningu og slit fjármálafyrirtækja samræmist hliðstæðum reglum um önnur fyrirtæki og einstaklinga en þær reglur er að finna í gjaldþrotaskiptalögunum númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt sem eru þrautreynd og hafa reynst gefist vel í nefndarálitinu er það rifjað upp að með lögum númer hundrað þrjátíu tvö þúsund og fjögur var tilskipun um endurskipulagningu fjárhags fyrirtækja og slit þeirra og samruna við önnur fjármálafyrirtæki innleidd í íslenskan rétt tilskipuninni var meðal annars ætlað að koma á samræmdum reglum á evrópska efnahagssvæðinu um endurskipulagningu fjárhags og slit fjármálafyrirtækja við þekkjum það hvað gerðist hér haustið tvö þúsund og átta þegar stjórnir þriggja stærstu bankanna hér á landi óskuðu eftir því við fjármálaeftirlitið að það gerði ráðstafanir til þess að taka þá yfir þá dugði þetta regluverk og sú lagasetning sem það byggði á ekki og hér þurfti að setja neyðarlög aðstæðurnar voru ófyrirsjáanlegar þegar reglur tólfta kafla laga um fjármálafyrirtæki voru settar og óvenjulegar að því leyti að segja má að heilt fjármálakerfi hafi fallið með bönkunum þremur en ákvæðin sem byggð voru á þessari tilskipun miðuðust fremur við að ein fjármálastofnun eða hluti fjármálakerfis hryndi en ástand í fjármálakerfinu væri þó nokkurn veginn eðlilegt að öðru leyti það var gripið til þess að setja hér svonefnd neyðarlög númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta með þeim voru gerðar ýmsar breytingar á ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki fjármálaeftirlitinu var meðal annars veitt víðtæk heimild til að taka yfir stjórn fjármálafyrirtækis við tilteknar aðstæður og eftirlitinu veitt heimild til þess að skipa fimm manna skilanefndir sem ætlað var að fara með allar heimildir stjórna yfirteknu fjármálafyrirtækjanna samkvæmt ákvæðum laga um hlutafélög og hafa umsjón með meðferð eigna þess og annast rekstur þessi lög voru síðan endurbætt með svokölluðum nóvemberlögum númer hundrað tuttugu og níu tvö þúsund og átta þar var meðal annars það voru kannski þríþættar breytingar sem voru gerðar á þessum lögum í fyrsta lagi var kveðið á um að fjármálafyrirtæki gæti verið í greiðslustöðvun í allt að tuttugu og fjóra mánuði einnig að aðstoðarmaður í greiðslustöðvun yrði ekki skaðabótaskyldur vegna ákvarðana sinna og aðgerða sem aðstoðarmaður nema um væri að ræða brot af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi en þetta ákvæði var byggt á ákvæðum í neyðarlögunum sem ég nefndi áðan um skilanefndir og starfsmenn fjármálaeftirlitsins sem þar voru undanþegnir slíkri ábyrgð loks var í nóvemberlögunum lagt bann við því að dómsmál yrði höfðað gegn fjármálafyrirtæki í greiðslustöðvun nema í nánar tilgreindum tilvikum og var einkum tekist á um þetta ákvæði hér þegar frumvarpið var til umræðu þetta síðasttalda ákvæði var talið brjóta gegn stjórnarskrá rétti manna til þess að leita réttar síns fyrir dómi og héraðsdómur reykjavíkur dæmdi svo vera hér fyrr í vetur með því frumvarpi sem hér er til umræðu er lagt til að flest ákvæði nóvemberlaganna verði felld brott meginatriði þessa frumvarps eru að felldar verða brott sérstakar reglur um lengd greiðslustöðvunar fjármálafyrirtækja og afnumið það fyrirkomulag að aðstoðarmaður við greiðslustöðvun verði ekki skaðabótaskyldur og að fellt verði úr lögunum ákvæði um að dómsmál megi ekki höfða gegn fjármálafyrirtæki meðan á greiðslustöðvun stendur segja má að frumvarpið sem gerir ráð fyrir nýju regluverki um slit fjármálafyrirtækja byggist á því að fjármálafyrirtækið sjálft hafi frumkvæði að því að leita til fjármálaeftirlitsins um að það taki við ráðum yfir fyrirtækinu þá fellur úr úr gildi umboð stjórnar og við tekur bráðabirgðastjórn sem alla jafna er ætlað að starfa í um þrjá mánuði í ákvæði til bráðabirgða fjögur í þessu frumvarpi er jafnframt kveðið á um að fjármálaeftirlitið geti haft frumkvæði að því að taka yfir ráð fjármálafyrirtækis en í því ákvæði eru lögfestar flestar þær heimildir sem er að finna neyðarlögunum hundrað ár það er lagt til að fjármálafyrirtæki verði tekið til slita eftir sérstökum reglum en í grunninn sé ýmsum ákvæðum laga um gjaldþrotaskipti þó beitt um slitameðferðina þannig skal í stað skiptastjóra þrotabús skipa sérstaka slitastjórn og markmið starfa slitastjórnar er að fá sem mest fyrir eignir fyrirtækisins og innkalla kröfur og taka afstöðu til þeirra samkvæmt frumvarpinu geta kröfuhafar gætt hagsmuna sinna við slitameðferð og átt þess kost að bera undir dómstóla ágreining um réttmæti krafna sinna og um ákvarðanir og ráðstafanir slitastjórnar eins og er í gjaldþrotaskiptalögunum almennt síðan er í níundu grein fjallað um lok slitameðferðar og þar er einnig um að ræða svipaðar aðferðir og er að finna í gjaldþrotaskiptalögunum en mest umfjöllun nefndarinnar held ég að megi segja fjallaði um ákvæði til bráðabirgða en það er gerð tillaga um það í frumvarpinu að við lögin bætist fjögur ákvæði til bráðabirgða þar er meðal annars í bráðabirgðaákvæði eins kveðið á um að hafi fjármálafyrirtæki verið skipuð skilanefnd er það ekki komið í greiðslustöðvun fyrir gildistöku laganna þá skuli slík skilanefnd sú skilanefnd sjálfkrafa verða bráðabirgðastjórn og fellur þá meðferð á skiptum og slitum þess fyrirtækis undir almenn ákvæði laganna hér mætti taka dæmi af spron sem skipuð hefur verið skilanefnd en er ekki í greiðslustöðvun í ákvæði bráðabirgða tveir eru hins vegar lagðar til nokkrar sérreglur um fjármálafyrirtæki sem hafa fengið heimild til greiðslustöðvunar við gildistöku þessara laga og þar er um að ræða auk bankanna þriggja straum burðarás í fyrsta lagi er lagt til að greiðslustöðvun þessara fjármálafyrirtækja haldist áfram þrátt fyrir gildistöku laganna og í öðrum tölulið ákvæðisins er mælt fyrir um að í greiðslustöðvun þeirra verði tilteknum ákvæðum frumvarpsins um slitameðferð beitt eins og fyrirtækið hefur verið tekið til slita með dómsúrskurði á þeim degi sem frumvarpið verður að lögum slitameðferðin mun áfram kennd við heimild til greiðslustöðvunar og þykir það nauðsynlegt til að greiðslustöðvun þessara fyrirtækja verði áfram viðurkennd af erlendum dómstólum nefndin leggur til breytingu á þessum tölulið í þá veru að aðstoðarmaður í greiðslustöðvun sem hefur verið skipaður í þessum fjórum tilvikum sem ég nefndi hafi áfram eftirlit með ráðstöfun skilanefndar í þriðja lagi er lagt til að skilanefndir þessara fyrirtækja haldi áfram störfum og gegni nánar tilgreindum verkefnum sem mælt er fyrir um að slitastjórn hafi samkvæmt almennum ákvæðum frumvarpsins þessi verkefni eru talin upp í þriðja tölulið ákvæðisins og tel ég ekki þarft að fara yfir þau frekar nema sérstakt tilefni gefist til

eða tvíþættar skulum við segja í fyrsta lagi er lagt til a orðalagi annars málsliðar þriðja tölulið verði breytt í þá veru að verði sæti laust í skilanefnd eftir gildistöku laganna þurfi fjármálaeftirlitið ekki að skipa mann í stað þess sem hættir nema nauðsyn beri til með tilliti til þeirra verkefna sem nefndin á enn ólokið þetta er öfugt við það sem orðalag frumvarpsins gerir ráð fyrir þá lagði nefndin til að svokallað sólarlagsákvæði um störf skilanefnda og lagði til að það yrði takmarka hversu lengi skilanefndir skuli starfa eftir gildistöku laganna þannig að slitastjórn muni áður en sex mánuðir eru liðnir frá gildistöku verði frumvarp þetta að lögum taka við þeim verkefnum sem skilanefndum er ætlað að halda áfram að vinna samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu þriðja tölulið en þá verður liðið um það bil ár þar til skilanefndirnar hófu störf því er ekki að leyna að þessi tillaga nefndarinnar hefur reynst býsna umdeild og hún hefur sætt mikilli gagnrýni einkum af hálfu skilanefndanna þeirra manna sem í þeim sitja og kröfuhafar sem mest samskipti hafa átt við þær þó ég ætli ekki að tala fyrir hönd annarra nefndarmanna þá eru nokkrir nefndarmenn í háttvirtri viðskiptanefnd með fyrirvara einmitt hvað þetta ákvæði varðar og munu væntanlega gera grein fyrir honum hér jafnframt vil ég lýsa því yfir að nefndin er sammála um það að taka málið inn á milli umræðna til þess að fjalla frekar um þetta atriði sólarlagsákvæðið það hafa borist býsna margar umsagnir ábendingar og tillögur þar að lútandi eftir að nefndin skilaði sínu áliti inn og það er eðlilegt að skoða það í ljósi þeirra

og ég vil taka það fram að við munum við atkvæðagreiðsluna kalla þessa breytingartillögu sem lýtur að þessu sólarlagsákvæði sem mig minnir að þessi breytingartillaga tveggja sé kalla hana aftur til þriðju umræðu einmitt af þessum ástæðum en ástæðan fyrir því að nefndin setti þessa tillögu fram er sú að nefndin taldi eðlilegt að skilanefndirnar renni sitt skeið á enda og það ætti ekki að reynast vandkvæðum bundið að flytja verkefni yfir til slitastjórna enda gæfist þá rúmur tími til þess í hálfu ári það má benda á að verkefni skilanefnd var alltaf hugsað sem bráðabirgðaverkefni fyrsta skilanefndin sem var skipuð í landsbankann var skipuð til þrjátíu daga næsta til sextíu dags sú þriðja til níutíu daga en nú eru liðnir sex mánuðir síðan þannig að þetta hefði átt að reynast nægur tími sex mánuðir til viðbótar í nefndarálitinu er einnig bent á að frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á tólfta kafla laga um fjármálafyrirtæki og nefndin telur eðlilegt að svo fljótt sem auðið er verði einungis farið eftir nýju reglunum verði frumvarpið að lögum en ekki að um tvöfalt kerfi verði að ræða í ótilgreindan tíma en sem fyrr segir mun nefndin væntanlega skoða þetta á milli umræðna í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að aðstoðarmenn í greiðslustöðvun taki sjálfkrafa sæti í slitastjórnum fyrirtækjanna og nokkrar ábendingar eða fyrirspurnir komu um hvort þetta fyrirtæki gæti talist æskilegt með hliðsjón af sjónarmiðum um hæfi þar er til þess að vísa að í fimmta málsgrein sjötugustu og fimmtu grein laga um gjaldþrotaskipti o fl segir að ef í ljós komi eftir skipun skiptastjóra í þessu tilviki aðstoðarmanns í greiðslustöðvun að hann sé vanhæfur til að leysa tiltekið verk af hendi vegna vanhæfis og það

í tilvikum þar sem efast er um hæfi aðstoðarmanns í slitastjórn getur hann þannig vikið frá ákvarðanatöku nefndin lagði einnig til að við ákvæði til bráðabirgða tvö bættist nýr töluliður þess efnis að hnykkt verði á því að frá gildistöku laganna greiðist allur kostnaður af greiðslustöðvun og slitameðferð af eignum þess fjármálafyrirtækis sem í hlut á við nánari athugun hefur verið bent á að þessi breytingartillaga kynni að valda misskilningi og ýta undir þá túlkun að vafi leiki á ákvæðum neyðarlaganna þar sem fjallað er um ábyrgð ríkisins á kostnaði við flýtimeðferð fjármálafyrirtækja nefndin vill taka þessar athugasemdir til greina og mun kalla þessa breytingartillögu aftur til þriðju umræðu við atkvæðagreiðslu á eftir því að það er ljóst að í neyðarlögunum segir að ríkissjóður beri ábyrgð á kostnaði af framkvæmd aðgerða fjármálaeftirlitsins við slit og greiðslustöðvun fjármálafyrirtækja og þrátt fyrir þetta ákvæði að ríkissjóður hafi borið ábyrgð á þá hefur ríkissjóður og fjármálaeftirlitið greitt allan áfallinn kostnað af störfum skilanefnda og mati á eignum bankanna einnig það er alveg ljóst að það var ekki ætlunin alla vega ekki í mínum huga þegar ákvæðið var lögfest að svo yrði heldur hafi þessu ákvæði eingöngu verið ætlað að tryggja að ríkið bæri ábyrgð á þeim kostnaði við skipti sem ekki fengist greiddur af eignum viðkomandi fjármálafyrirtækis eða bús eins og almennt gildir

og ákvæði til bráðabirgða fjögur þar sem lagt er til að hluti hundrað greinar a gildandi laga þar sem meðal annars er fjallað um að fjármálaeftirlitið geti sjálft haft frumkvæði að því að koma

tímamark gildistímaákvæðisins verði lengt til fyrsta júlí tvö þúsund og tíu en upphaflega gerði frumvarpið ráð fyrir því að það mundi renna út um næstu áramót og í neyðarlögunum var ákvæði þess efnis að ákvæðið skyldi tekið til endurskoðunar fyrir árslok tvö þúsund og níu nefndin gerir sem sagt tillögu um að þessi ákvæði neyðarlaganna verði framlengd og verði í gildi til fyrsta júlí tvö þúsund og tíu en ég vil taka fram að auðvitað getur fjármálaeftirlitið alltaf afturkallað starfsleyfi

samkvæmt þessu frumvarpi verði það að lögum enda þótt þessi bráðabirgðaákvæði falli úr gildi eins og hér er gerð tillaga um um mitt ár tvö þúsund og tíu herra forseti birkir j jónsson og gunnar svavarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins birgir ármannsson pétur h blöndal árni mathiesen og jón magnússon skrifa undir álit þetta með fyrirvara aðrir undir þessu áliti eru auk þeirrar sem vísað til nefndar milli annars og þriðju umræðu og jafnframt kalla ég aftur breytingartillögu í liði c og d við